Immerhin haben wir in Europa inzwischen rund 1000 solcher Bezeichungen, es wird im Jahr ungefähr 15 Milliarden Euro Umsatz mit solchen Bezeichnungen gemacht, und das sind immerhin 4,5 unseres Lebensmittelmarktes in Europa.

An diesen Zahlen sieht man, wie wichtig diese Ursprungsbezeichnungen inzwischen geworden sind.

Wir werden weniger Bürokratie haben, wir werden mehr öffentlichen Schutz für Ursprungsbezeichnungen haben und wir werden neue Möglichkeiten der Bezeichnung haben, wie zum Beispiel die gerade vom Kommissar genannte Bezeichnung Produkte vom Berg.

Was mir sehr leid tut ist, dass es nicht gelungen ist, den Schutzkonsortien eine größere Bedeutung zuzuerkennen. Es steht außer Zweifel, dass diese Produkte vom Konsumenten als Marken wahrgenommen werden.

Leider hat es über diesen Bereich keine Einigung mit dem Rat, der heute durch Abwesenheit glänzt, gegeben.